Yo soy firmemente partidario de concluirlas con éxito. A los datos aportados, señor Presidente, yo quiero aportar estos otros Mercosur es el mayor productor de alimentos del mundo y en Mercosur están las mayores reservas energéticas del mundo. Eso da una idea de la importancia de esta negociación para las partes concernidas. En otoño estuvimos en Brasil y pudimos constatar allí un lenguaje positivo, pero, al mismo tiempo, un lenguaje opaco. El señor Comisario nos ha dicho qué es lo que se ha hecho hasta ahora que hemos avanzado en el ámbito de la normativa.

En puridad, se trata de ver si avanzamos en el capítulo industrial, en el capítulo agrario, preservando nuestros intereses, y ver si avanzamos también en el capítulo de los servicios. En puridad, señor Comisario, lo que yo le pido, y es la tercera vez que se habla esta mañana y en esta Cámara de voluntad política, es que en Chile evalúe usted la voluntad política de los componentes de Mercosur para firmar el acuerdo. Y que después, después de regresar de Chile, donde nosotros también estaremos y colaboraremos con sus intenciones, venga a esta Cámara para que podamos conocer y, conociendo, decidir.